Er is dus nog veel ruimte voor verbetering.

.eu domeinnaam mag aanvragen, maar ik ben wel bezorgd voor de bedrijven in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit.